forseti ég vil fyrst greina frá minni grundvallarafstöðu til málsins hún er óbreytt frá því að við kusum um það hvort við ættum að halda stjórnlagaþing með þessum hætti eða ekki ég styð það að haldið verði stjórnlagaþing og þá með þeim hætti sem við ákváðum mér fannst þetta farsæl niðurstaða hér í þinginu og eins og komið hefur meðal annars fram í ræðu háttvirts þingmanns sivjar friðleifsdóttur er hluti af stefnu framsóknarflokksins að halda beri stjórnlagaþing þó að upprunalegar hugmyndir framsóknarflokksins hafi verið um stjórnlagaþing með aðeins öðrum hætti ég tel áríðandi að við höldum stjórnlagaþing og ég tel þetta mikilvægt mál ég vil gera athugasemdir við málflutning margra þingmanna sem gengur út á að halda því fram að það sé eitthvað annað mikilvægara sem við þurfum að gera það eru hérna einhverjir þingmenn sem virðast vera með þá vitneskju og eins og hún sé óumdeild að það sé alltaf eitthvað annað sem sé mikilvægara að gera í fyrsta lagi held ég að við getum gert margt í einu ég held að við getum endurreist atvinnulífið og endurskoðað stjórnarskrána það þarf ekki alltaf að hugsa í forgangsröðun þar sem við gerum bara eitt í einu kannski er það karllæg hugsun svo ég noti hér orðalag frá annarri umræðu ég held að það sé bara mikilvægt að gera þetta tvennt ef ekki margt fleira svo er það dómur hæstaréttar hann er auðvitað þannig að við verðum að horfast í augu við að kosningarnar sjálfar til stjórnlagaþings mistókust þær eru ógildar kjörbréfin eru ekki gild en það er líka áríðandi að spyrja sig hvað hefur samt í raun og veru breyst

ég tek undir þau orð margra að við verðum að anda með nefinu þetta er ráðgefandi þing það eru þarna áttatíu þúsund manns sem hafa kosið tuttugu og fimm einstaklinga til að gera tillögu um nýja stjórnarskrá til þessa salar hér til okkar sem hér sitjum við getum eftir sem áður látið þetta gerast við getum eftir sem áður látið þessa tuttugu og fimm einstaklinga koma með tillögu að nýrri stjórnarskrá til alþingis

það hefur heldur ekkert breyst í því að ef þessir tuttugu og fimm einstaklingar kæmu með afleitar hugmyndir að mati okkar að nýrri stjórnarskrá munum við væntanlega ekki hleypa þeim hugmyndum hér í gegn við gætum það ekki samvisku okkar vegna væntanlega erum ekki kjörin til þess það hefur heldur ekkert breyst þannig að eftir sem áður veltur þetta allt á því hvort við höfum trú á því að þessir tuttugu og fimm einstaklingar sem þessir áttatíu þúsund íslendingar kusu til þessara starfa komi með góða tillögu að nýrri stjórnarskrá fyrir ísland á þeirri ögurstundu sem við lifum ég hef trú á því og ég vil leyfa